En soi, c'est un aveu d'impuissance. La situation dans ce pays est dramatique, et ce depuis longtemps.

Il est temps que cela cesse, que la population congolaise puisse enfin bénéficier des richesses du pays.

La communauté internationale doit effectivement peser de tout son poids pour que les processus de paix conduisent enfin à quelque résultat.